Y quiero recordar aquí los nombres de Alain Lamassoure y Jürgen Mayer, porque fueron ellos los que formularon la propuesta de iniciativa ciudadana, iniciativa popular, que se encuentra hoy en los Tratados.

Yo le voy a pedir en nombre de mi grupo, señor Šefčovič, que, por lo menos, contenga tres ideas. Primero, que sea clara y simple. Es decir, no hagamos unas cosas complicadas. Tiene que ser algo accesible para la gente, para que pueda participar sin necesidad de haber estudiado una carrera universitaria. En segundo lugar, que contemple la cooperación entre las autoridades europeas y las autoridades nacionales, porque en la manera de articular las firmas, las autoridades nacionales tienen que desempeñar, a mi juicio, un papel importante. Y, tercero, que desde la Comisión Europea y desde este Parlamento hagamos pedagogía, explicando cómo se puede utilizar esa iniciativa legislativa para evitar frustraciones. Y le pondré un ejemplo que he visto en Internet. En Internet ya han empezado a recoger firmas para que, a través de la iniciativa popular se puedan variar las sedes del Parlamento Europeo y tener sólo una sede.

eso requiere una reforma en los Tratados y no puede ser objeto de la iniciativa popular.